virðulegi forseti háttvirtur þingflokksformaður hjálmar árnason stóðst ekki lestrarprófið áðan nú stenst hann ekki staðreyndaprófið vegna þess að þingmaðurinn fer einfaldlega rangt með ég gat þess áðan að atkvæðagreiðslan um ábyrgðina á lánum landsvirkjunar vegna kárahnjúkavirkjunar hefði farið níu fimm í borgarstjórn reykjavíkur þar átti ég eitt atkvæði af þessum níundi ef ég hefði ekki greitt atkvæði með kárahnjúkavirkjun hefði atkvæðið fallið átta sex væntanlega þá hefði ég verið á móti og það hefði fallið átta sjötta þannig að atkvæði mitt þó mikilvægt sé hafi nú ekki meiri þyngd heldur en atkvæði annarra sem þarna tóku þátt það er alveg rétt að í borgarstjórn reykjavíkur var lántakan samþykkt það er líka alveg rétt að í þingflokki samfylkingarinnar greiddu fjórtán þingmenn atkvæði með kárahnjúkavirkjun en það er bara algjört aukaatriði í því máli sem snýr að framtíðinni við höfum aldrei undanskilið okkur ábyrgð varðandi kárahnjúkavirkjun en ábyrgðin núna snýr að framtíðinni ef menn ætla að halda áfram á sömu braut ef menn geta ekki einu sinni snúið frá villu síns vegar eins og háttvirtur þingflokksformaður hjálmar árnason þá auðvitað stefnir bara í eina átt þá stefnir í að við förum fram úr þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem við höfum undirgengist ef helguvík straumsvík og álver fyrir norðan verður allt saman að veruleika þá förum við fram úr okkar alþjóðlegu skuldbindingum og það er verkefnið sem við stöndum andspænis í dag háttvirtir þingmenn hjálmar árnason